Signor Presidente, la relazione d'iniziativa della commissione lavoro affidato all'onorevole Bennion contiene, dal mio punto di vista, un'ottima proposta che ho votato con grande convinzione. Essa invita gli Stati membri a valutare la opportunità di introdurre misure per promuovere e incentivare le società ad ammettere la partecipazione dei lavoratori agli utili, ma anche al capitale, delle società stesse. Di questo si potrebbero avvantaggiare non solo le grandi imprese, ma anche e soprattutto le piccole e medie imprese e gli stessi lavoratori, con un beneficio in termini di dimensione psicologica dell'apporto del lavoratore. Al momento, come ha dimostrato la crisi, i lavoratori partecipano in maniera automatica solo delle perdite delle imprese, con licenziamenti, trasferimenti obbligatori, riduzione dell'orario di lavoro e altro. È importante, invece, immaginare che il lavoratore possa sentirsi parte attiva non solo dei momenti di crescita ma anche dei momenti di decrescita dell'azienda. Io ritengo che questa sia la strada da seguire e non a caso anche il partito nel quale milito, il Nuovo centrodestra, ha formulato proprio in questi giorni al governo italiano una proposta in tal senso. Credo che questo sia un dato importante da far rilevare in quest'Aula, che oggi appoggia questa indicazione strategica.